herra forseti stundum grípur sú tilfinning okkur þingmenn að við flytjum ræður okkar hér inn í steininn inn í blágrýtið sem húsið er hlaðið úr og þaðan heyrist lítið út til almennings annað en stakar setningar á stangli ég held því nú ekki fram að ég sé illa haldin af þessari tilfinningu en hún kom mér þó í hug þegar morgunblaðið birti frásögnina af þessari fyrirspurn á baksíðu síðastliðinn miðvikudag sem er eflaust í fyrsta sinn sem þingmál frá þessum háttvirtum þingmanni ratar á útsíðu morgunblaðsins

skoðunum um málið á málefnalegan og yfirvegaðan hátt eins og okkur báðum er lagið þær tólf mínútur sem við höfum til ráðstöfunar af tíma þingsins í þetta mál kveikja fyrirspurnarinnar er áhugi minn á mismunandi stöðu kynjanna í samfélaginu og löngun mín til að leiðrétta stöðu kvenna sem eins og alþjóð veit eiga langt í land með að verða jafnsettar körlum nægir að nefna kynbundinn launamun kynbundið val í valda og áhrifastöður og kynbundið ofbeldi þessi áhugi minn hefur fengið mig til að lesa nokkurn fjölda greina um kyngervi en það er íslenska orðið sem notað er yfir enska hugtakið gender sem er lykilhugtak í allri umræðu um stöðu kynjanna fræðimenn sem fjalla um kyngervi hefja gjarnan athuganir sínar í frumbernsku jafnvel strax við fæðingu og vekja athygli okkar á því að fyrsta spurningin sem spurt er þegar barn fæðist sé ævinlega þessi var það stelpa eða var það strákur ég gríp hér niður í grein eftir guðrúnu öldu harðardóttur dósent við kennaradeild við háskólann á akureyri sem birtist í afmælisriti ha með leyfi forseta þar segir frá unga aldri mótast sjálfsmynd barns það lærir ekki aðeins hver það er björg eða björn heldur einnig hvað það er stúlka eða drengur strax við fæðingu eða þegar vitað er hvers kyns barnið er bregst umhverfi þess mismunandi við bleik föt eru til dæmis keypt fyrir stúlkur og blá fyrir drengi í sálfræðibókinni eftir hörð þorgilsson og jakob smára sem kom út hjá máli og menningu nítján hundruð níutíu og þrjú segir í kaflanum um kynmótun með leyfi forseta við höfum samt lítið breytt viðhorfum okkar til kynbundinnar framkomu þau birtast strax á fæðingardeildinni er við tölum litlu dúlluna og allir vita að ekki getur verið átt við strák við tölum líka um stóran og stæltan en stóra og myndarlega stúlku síðar í þessum sama kafla þegar ljósmóðirin nefnir kyn barns á fæðingardeildinni ákveðst einnig það kynuppeldi sem það kemur til með að fá frá foreldrum þeir setja síðan mark sitt á það kynuppeldi sem barnið fær frá umhverfinu virðulegur forseti af þessu tilefni spyr ég hæstvirtan heilbrigðisráðherra fyrstu hvernig hefur sú hefð mótast á fæðingardeildum opinberra sjúkrastofnana að klæða nýfædd stúlkubörn í bleikt en drengi í blátt og auðkenna drengi með bláum armböndum og stúlkur með bleikum jafnframt